Efektem pracy z generałem Van Ordenem jest sprawozdanie, które z jednej strony jest krytyczne, a z drugiej strony bez wątpienia dobrze ocenia to wszystko, co się działo w Afryce z punktu widzenia różnych misji, nie tylko europejskich. Ale, co dla mnie bardzo istotne, ten krytycyzm jest głównie po to, aby te misje, krótko mówiąc, były lepsze, lepiej funkcjonowały, aby rzeczywiście wyższa efektywność tego całego wysiłku gwarantowała poprawę sytuacji w Afryce. Chciałbym także podkreślić, że przy krytycyzmie posła sprawozdawcy udało się ustalić właściwe proporcje dotyczące właściwego zaangażowania Europy w misję w Afryce w ogóle.